En effet, j'aurais souhaité qu'à Paris nous obtenions un accord international contraignant pour que le plus grand nombre, et en particulier les pays les plus émetteurs, puissent l'approuver. Cependant, considérons que ce sommet est le point de départ d'une nouvelle prise de conscience collective au plan international sur la question du changement climatique, et particulièrement sur son cortège de perturbations, inondations, ouragans, sécheresses, auxquels nous avons à faire face de plus en plus fréquemment. Je tiens d'ailleurs à remercier notre commissaire, Miguel Arias Cañete, qui a permis à l'Union européenne de parler d'une seule voix. Dans tous les cas, pour que ce sommet soit couronné de succès, il faudra que les pays les plus émetteurs, comme la Chine, l'Inde ou les États Unis, prennent des mesures concrètes.

J'aimerais aussi mentionner l'importance d'un financement crédible, car nous le savons tous, l'argent est le nerf de la guerre. Enfin, je souhaite rappeler le rôle primordial que les citoyens, la société civile et les entreprises doivent jouer aux côtés des gouvernements.